Zunächst ein Dankeschön noch mal in Richtung Kommission, Herr Kommissar King, und an die Kollegen, die sich sehr engagiert hier bei dem Dossier eingebracht haben. Ich möchte nochmal betonen, dass ich glaube, dass wir einen sehr, sehr guten Kompromiss gefunden haben und dass wir vor allen Dingen auch für die Förderung des Unternehmertums in Europa hier einen wichtigen Schritt nach vorne gegangen sind. Wir haben in allen Mitgliedstaaten so viele talentierte Menschen, so viele talentierte Köpfe, und ich denke, man muss die jungen Leute motivieren, auch mal ein Risiko einzugehen, mal ein Unternehmen zu gründen.

Das ist überhaupt kein staatliches Geld, das hier in diese Restrukturierung hineinfließt. Nein, es geht darum Entweder lässt man es zu, dass Firmen Insolvenz anmelden müssen, oder man versucht einfach noch mal, durch intelligente Hilfe, durch Umschuldungen und dergleichen einem Unternehmen, das mal in Schwierigkeiten ist das können auch konjunkturelle Auswirkungen sein unter die Arme zu greifen. Und genau das ist Sinn und Zweck dieser Richtlinie. Insofern bin ich wirklich froh, dass wir ein gutes Stück auf den Weg gebracht haben, um einfach auch mal die unternehmerische Seite hier in der Europäischen Union zu stärken. Das brauchen wir! Wir wollen nicht nur staatliche Interventionen, sondern wir brauchen Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen, die auch investieren, die ein gewisses Risiko eingehen, und wenn wir dafür einen Rahmen schaffen, dass gerade diesen Unternehmen geholfen wird, dann, glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht.

Ich glaube auch, dass wir sehr viel in dem Bericht haben, um die Arbeitnehmerseite entsprechend zu stärken. Wir hatten im Vorfeld, Herr Kollege Cofferati, immer die Diskussion Müssen die Arbeitnehmer noch besser unterstützt werden?

Das halte ich auch für den richtigen Ansatz.